Instituirea mecanismului de examen periodic universal, care este inovația cea mai importantă în raport cu defuncta Comisie a Drepturilor Omului, era menită să răspundă problematicii, politizării excesive și selectivității în tratarea cazurilor de încălcări grave ale drepturilor omului. Acest mecanism este esențial pentru ca, într un fel sau altul, Consiliul Drepturilor Omului să se achite de mandatul său. Trebuie însă subliniat că vechii demoni nu au dispărut în întregime și că politizarea excesivă continuă să afecteze munca acestui organism. Pe de altă parte, trebuie să spunem că mecanismul de examen periodic universal nu este suficient pentru a asigura o protecție efectivă a drepturilor omului. Atunci când Consiliul nu reacționează suficient de prompt, așa cum s a întâmplat, ca să iau un singur exemplu, în Guineea, în cazul crizei din Guineea, acest lucru are consecințe foarte serioase autorii încălcării drepturilor omului pot avea pur și simplu senzația că nu au de ce să și facă griji. Credibilitatea Consiliului depinde deci de capacitatea sa de a acționa ferm și rapid atunci când survin violări grave ale drepturilor omului. În acest sens, este important ca Uniunea Europeană să promoveze crearea la nivelul Consiliului Drepturilor Omului a unor mecanisme dedicate răspunsului la crizele precum cele din, ca să luăm exemple din actualitate, Afganistan, Guineea Conakry, Iran, Yemen sau Irak.